brást illa við þeim orðum sem ég lét falla um hæfi ríkisendurskoðanda

ég tel að ég hafi góð rök fyrir því að halda því fram að ríkisendurskoðandi sé háður valdamönnum í samfélaginu eða hafi verið það á undanförnum árum vegna endurkjörs ég tel að það sé full ástæða fyrir því að alþingi gefi að því gaum og mér finnst að þeir þingmenn stjórnarflokkanna sem eins og háttvirtur þingmaður er ekki tilbúinn að skrifa upp á þessi rök eigi að velta því svolítið fyrir sér hvort þeir hafi nú ekki verið sjálfir of háðir framkvæmdarvaldinu á þessum undanförnu árum

verið sprottnar af því að það þyrfti að þjóna framkvæmdarvaldinu það þyrfti að þjóna ríkisstjórninni ég satt að segja nenni ekki að rifja upp það mál sem ég ætti þó kannski að nefna hér sem er hið gamla landsbankamál sem var gersamlega sönnun fyrir því að ríkisendurskoðandi var í raun og veru handbendi stjórnvalda í því máli ég hef farið yfir það bæði í blaðagreinum og í ræðu á alþingi áður og endurtek bara þessa fullyrðingu mína ég tel að framgangur þessa máls hafi sýnt það alfarið

til þess var þessi stofnun notuð og ég set þetta hér fram sem mína skoðun hef gert það áður og tel ástæða á að eða það hér vegna þess að það eru rök fyrir því að það þurfi að hafa önnur vinnubrögð við val á þeim sem stjórna þessari stofnun svo er það heldur ekki rétt hjá háttvirtum þingmanni og ég svo sem virði honum það til vorkunnar því hann hefur ekki verið mjög lengi á alþingi að samfylkingin hafi ekki lagt fram ýmis mál í þeim tilgangi að koma á betra starfsskipulagi og betri stjórnfestu í stjórnkerfinu á íslandi ég nefndi sem hliðstæðu við að það þurfi að velja með öðrum hætti að það er mjög gagnrýnt með hvaða hætti hæstiréttur er valinn við höfum lagt fram ítarlegar tillögur um það hvernig eigi að gera það og hugmyndir ég held að menn megi ekki víkja sér undan óþægilegri umræðu í sölum alþingis jafnvel þó að einhverjir sem hlut eiga að máli að einhverju leyti séu staddir í húsinu

og ég segi þess vegna mína meiningu hvað þetta varðar og mér finnst að alþingi sem hefur valið þessa leið sem er á að hafa ríkisendurskoðanda og ríkisendurskoðun til þess að fylgjast með stofnunum og til þess að fjalla um óþægileg mál sem geta komið upp og munu alltaf koma upp í stjórnkerfinu að alþingi verði þá að vera þess umkomið að ræða með hvaða hætti er hægt að koma þessu eftirliti fyrir með þeim hætti að enginn efist um að þar sé gætt fyllstu hlutlægni það er sem sagt það sem ég vildi ræða hér ég læt svo minni ræðu lokið ég tel enga ástæðu til að fara frekar yfir þetta ég vil þó nefna af því að háttvirtur þingmaður nefndi aftur þessa skýrslu sem nú liggur fyrir um sölu á búnaðarbankanum að mér finnst að ráðamenn alþingismenn og ráðherrar séu aldrei hæfir til þess að taka ákvarðanir um

neitt úr hendi ríkisins